One są bardzo ważne, bardzo cenne i mogę zadeklarować, że zarówno pan komisarz Sinkevičius, jak i ja bo razem pracujemy nad koncepcją tej strategii włączymy te uwagi, które państwo przedstawiają, w takim zakresie, w jakim to jest możliwe.

Mamy dotychczasową strategię, nowa będzie oczywiście jej kontynuacją, ale ulepszoną kontynuacją takie są nasze ambicje, żeby przygotować lepszą strategię niż ta, która była do tej pory.

Strategia nie będzie wiążącym aktem prawnym zmuszającym państwa członkowskie do czegokolwiek. Będzie mamy taką nadzieję pewną uzgodnioną polityczną deklaracją woli państw członkowskich, aby wspólnie, na równych zasadach, z równą uwagą dbać o to, żeby zachować lasy europejskie we właściwym stanie. Wiele wypowiedzi państwa podkreślało kwestie wielofunkcyjności.

nie żeby tylko można było je podziwiać z daleka, ale żeby można było z nich korzystać. No i oczywiście rola gospodarcza.

Dla mnie osobiście szczególnie ważne jest właściwe wykorzystanie elementów wspólnej polityki rolnej, bo takie instrumenty są środki na zalesianie w drugim filarze. Wspomniałem i powtórzę agro leśnictwo jako jeden z potencjalnych ekoprogramów, do których będziemy zachęcać państwa członkowskie, rolników, żeby z niego korzystali.

Oczywiście będziemy też pamiętać o lasach na świecie, mamy instrumenty we wspólnej w polityce handlowej Unii Europejskiej.

Będziemy opierać nasze działania na badaniach naukowych, oczywiście. Tutaj bardzo ważna jest współpraca z nauką i podejmowanie wszelkich działań w oparciu o solidną wiedzę naukową.

Musimy też racjonalnie kształtować zapotrzebowanie na drewno, żeby to oczywiście nie było kosztem nadmiernej eksploatacji lasów.

Myślę, że jesteśmy wspólnie na dobrej drodze, żeby wypracować dobrą strategię leśną taką, która będzie akceptowana przez wszystkich w Unii Europejskiej i konsekwentnie realizowana. I dzięki niej zachowamy piękno naszych lasów, ich wartości przyrodnicze, ale także zachowamy ich ważny potencjał gospodarczy.